hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um mannanöfn númer fjörutíu og fimm nítján hundruð níutíu og sex með

leggja niður svokallaða mannanafnanefnd og þar með þá skrá sem sú nefnd heldur úti sem er svokölluð mannanafnaskrá þetta þýðir breytingar á fyrstu grein núgildandi laga aðra grein þeirri þriðju fjórðu fimmtu og sjöttu grein sem felur einkum dómsmálaráðherra það vald sem nefndinni er í einhverjum tilfellum núna

að nafn manna hafi löngum verið talið einn mikilvægasti þáttur sjálfsmyndar þeirra og margir hafi litið svo á að það varðaði fremur einkahagi fólks og persónurétt þess en hagsmuni alls almennings enn á við það sjónarmið dómsmálaráðherra hæstvirtur fyrrverandi þorsteins pálssonar sem kom fram við setningu mannanafnalaga á sínum tíma það er þeirrar breytingar sem var gerð á þeim að þótt brýnt sé að sjálfsögðu að unnið sé að varðveislu íslenska mannanafnaforðans og íslenskra nafnasiða sé yfirleitt farsælla að vinna að því markmiði með fræðslu og upplýsingu en með beinu lagaboði þetta frumvarp er samið með það í huga að réttur foreldra til að ráða nafni barns síns sé mikill og óumdeildur en veikari stoðir standi undir beinum afskiptum ríkisins eða löggjafans af slíkum ákvörðunum þá er þess og að geta að núgildandi lög hafa sætt mikilli gagnrýni einkum hvað varðar mannanafnanefnd og úrskurði hennar þess eru jafnvel dæmi að nöfnum hafi verið hafnað enda þótt þau eigi sér langa sögu í íslensku samfélagi og tungu og hafi jafnvel tíðkast innan sömu fjölskyldu í margar kynslóðir hefur þetta orðið tilefni mikilla sárinda og deilna svo sem ítarlega hefur verið greint frá á opinberum vettvangi

númer fjörutíu og fimm nítján hundruð níutíu og sex lögboðið hlutverk mannanafnanefndar verði flutt til dómsmálaráðherra sem fer með mál sem varða mannanöfn samanber tuttugustu og sjöundu grein laganna og verði það hlutverk hans að skera úr álitamálum sem upp kunna að koma í sambandi við nafngiftir nafnritun og fleiri jafnframt verði mannanafnaskrá sem mannanafnanefnd hefur samið og gefið út lögð niður markmið frumvarpsins er að undirstrika þá meginreglu og það er átt að undirstrika það varðandi ákvæðið um hlutverk dómsmálaráðherra hæstvirtur varðandi nöfn og nafngiftir fólks að almennt skuli gert ráð fyrir að nöfn séu leyfð og aðeins sérstakar aðstæður í undantekningartilfellum geti orðið til þess að ríkisvaldið komi í veg fyrir slíkt slíkar aðstæður geti til dæmis verið hreinar nafnleysur eða að ljóst sé að nafn geti orðið nafnbera til ama samanber ákvæði núgildandi laga og tengist ekki beinlínis hlutverki mannanafnanefndar helstu verkefni mannanafnanefndar sem nú starfar eru þessi fyrstu að semja skrá um eiginnöfn og millinöfn sem teljast heimil samkvæmt fimmtu og sjöttu grein laga um mannanöfn og er hún nefnd mannanafnaskrá annars að vera prestum forstöðumönnum skráðra trúfélaga þjóðskrá dómsmálaráðherra og forsjármönnum barna til ráðuneytis um nafngjafir og skera úr álita og ágreiningsefnum um nöfn samkvæmt lögum um mannanöfn þriðja að skera úr öðrum álita eða ágreiningsmálum sem upp kunna að koma um nafngjafir nafnritun og fleira þess háttar úrskurðum mannanafnanefndar er ekki unnt að skjóta til æðra stjórnvalds

áfram verði í gildi meginreglur um fullt nafn eiginnöfn millinöfn kenninöfn og nafngjöf svo og reglur um nafnrétt manna af erlendum uppruna nafnbreytingar og skráningu og notkun nafns nöfn íslendinga og málefni mannanafnanefndar eru ekki komin til umræðu hér í fyrsta sinn í sölum háttvirtur alþingis um þetta hefur verið rætt margsinnis á undanförnum árum það má þó segja háttvirtu alþingi til hróss að með breytingum sem gerðar voru á lögunum síðast árið nítján hundruð níutíu og sex voru sniðnir af vankantar sem höfðu valdið miklum deilum og að einhverju leyti má segja að minni styr hafi staðið um störf mannanafnanefndar síðan en þó eru þess ýmis dæmi að úrskurðir nefndarinnar hafi valdið mikilli fjölmiðlaumfjöllun og síðan þetta frumvarp kom fram hér á háttvirtu alþingi og frá því var sagt í fjölmiðlum hefur sá sem hér stendur fengið ótölulegan fjölda af bréfum sem fela í sér reynslusögur einstaklinga af samskiptum sínum við nefndina og sömuleiðis hef ég heyrt í fjölmörgum sem annað hvort eru mjög sammála þessu frumvarpi eða þá hitt að þeir finna því allt til foráttu það er auðvitað fullkomlega eðlilegt

um mál valdsins og vald málsins í fyrirlestraröð sagnfræðingafélags íslands í janúar á síðasta ári þar var meðal annars fjallað um mannanafnanefnd lögin um mannanöfn og með dálítið sögulegan bakgrunn og ætla ég með leyfi forseta aðeins að víkja að þeim þáttum og gera svo grein fyrir nokkrum af þeim sjónarmiðum sem hafa komið fram í þeim bréfum sem mér hafa borist eftir að þetta frumvarp var hér lagt fram og nefna síðan í lokin nokkur dæmi um nöfn sem bæði hefur verið hafnað og leyfð

sem bar yfirskriftina geðþóttaákvarðanir eða mannréttindabrot er bréfritari sem heitir guðbjörg auður guðjónsdóttir ósátt við að mannanafnanefnd hafi hafnað nafninu annalísa í einu nafni sem hún og eiginmaður hennar höfðu valið á dóttur sína nafnið uppfyllti ekki skilyrði hún spyr hvort foreldrum sé ekki treystandi fyrir því að gefa börnum sínum nafn hún veltir líka fyrir sér hvernig valið er í mannanafnanefndina hver tilgangurinn sé með lögunum og hvort þau standist fyrir mannréttindadómstóli evrópu frá þessu var greint í morgunblaðinu tuttugasta janúar í fyrra skemmst er að minnast þess að þorgeir heitinn þorgeirsson rithöfundur stóð í áralöngu stappi við yfirvöld um að fá að fella niður eignarfalls ess í föðurnafni sínu eftir nær sjö ára þóf í kerfinu fékk þorgeir loks boðsent bréf frá sjálfum forsætisráðherra hæstvirtur daginn fyrir þingkosningar vorið nítján hundruð níutíu og níu þar sem honum var heimilað að fella essið niður forsendur þess að hann hafnaði eignarfallinu í kenninafni sínu sínu byggði þorgeir á því að samkvæmt barnasáttmála sameinuðu þjóðanna væru börn ekki eign foreldra sinna persónulega hef ég fengið full réttindi aftur sagði þorgeir í samtali við morgunblaðið af þessu tilefni en hitt er annað mál að þeir vankantar á kerfinu og það miðaldafyrirkomulag sem er í kringum þessi mannanafnalög í vörslu þjóðskrár er óleyst eftir sem áður hagstofan hefur ekki bara ráðuneytisvald hún hefur kansel vald eins og var hér í konungsríki hún setur lög ákveður hegningar og framfylgir þeim þorgeir fékk síðan nafni sínu breytt í þjóðskrá nítjánda maí nítján hundruð níutíu og níu talsverðu eftir að lögum um mannanöfn var síðast breytt af háttvirtu alþingi þorgeir sagði sumsé að þjóðin væri nánast þrautpínd undir þessum lögum um einkamál sín án þess að aðhafast í áðurnefndri frétt sagði hann að þetta væri hinn sanni hundatamningaskóli sem allir eru aldir upp við og þeir sem hafa farið af stað hafa flestir gefist upp af því að það er svo erfitt við það að eiga sagði hann þetta er absolútt vald sem þessi stofnun hefur lög um mannanöfn þar sem einum er leyft það sem öðrum er bannað eru lifandi dæmi um bæði það sem b kallar táknrænt vald og táknrænt kapítal jafnframt því að vera ákaflega skýrt dæmi um vettvang átaka á tilteknu sviði innan menningarinnar í þessum fyrirlestri var einnig fjallað um sögulegan bakgrunn nefndarinnar sem slíkrar og dregið sérstaklega fram sem hefur svo sem verið gert áður á opinberum vettvangi og líka í tengslum við þetta frumvarp að fátt sé persónulegra en nafnið manns og fáir munu draga í efa vægi nafns í sjálfsímynd sérhverrar manneskju nafnið er sumsé samofið persónu hennar það er mismunandi frá einu ríki til annars hvort sett eru lög og reglur um nafngiftir en hér á landi er val á mannanöfnum háð lagalegum stuðningi yfirvalda og hluti af opinberri málstefnu og hefur mönnum þess vegna sýnst sitthvað um þá tillögu sama gildir um breytingar á nafni manns þær árum líka háðar lögum og samþykki yfirvalda og verður einstaklingur að vera orðinn lögráða til að breyta nafni sínu breytingar hvort heldur á eiginnafni millinafni eða kenninafni eru aðeins leyfðar einu sinni nema í algjörum undantekningartilfellum og eins og alkunna er verður nafn að vera á mannanafnalista til að fá skráningu í þjóðskrá sé nafnið ekki á listanum vísar þjóðskrá nafninu til mannanafnanefndar nefndin er skipuð af dóms og kirkjumálaráðuneyti og fer meðal annars með lögformlegt vald til að samþykkja eða synja beiðnum um íslensk mannanöfn nefndin skal samkvæmt lögum semja skrá um eiginnöfn og millinöfn svokallaða mannanafnaskrá þess skrá ber nefndinni að endurskoða eftir þörfum og gefa út í heild ekki sjaldnar en á þriggja ára fresti í nefndinni sitja þrír fulltrúar einn er skipaður að fenginni tillögu heimspekideildar háskóla íslands einn er skipaður að fenginni tillögu lagadeildar háskólans einn er skipaður að fenginni tillögu íslenskrar málnefndar nefndin samþykkir eða synjar eins og áður sagði beiðnum um íslensk mannanöfn séu þau ekki þegar á skrá úrskurðum mannanafnanefndar er ekki unnt að skjóta til æðra dómsvalds í nafnalögum er kveðið á um dagsektir að upphæð krónur þúsund hafi barni ekki verið gefið nafn sem tilheyrir nafnaskrá nefndin skal birta niðurstöður úrskurða sinna árlega í fyrirlestri sínum benti mannfræðingurinn sömuleiðis á að annars staðar til dæmis eins og í bretlandi og bandaríkjunum séu nafngiftir ekki háðar lagasetningum sú hefð byggi á fordæmisrétti eða common law og eigi uppruna sinn í englandi íslensk mannanafnalög byggi hins vegar að sumu leyti á gömlum hefðum meðan aðrir þættir þeirra eigi sér ekki eins djúpar rætur til dæmis sé föðurnafnahefðin ævagömul og þess vegna þessarar hefur það ekki tíðkast eins og víða annars staðar að konur skipti um nafn við giftingu það er líka kunnara en frá þurfi að segja að nafngiftir og nafnahefðir eru mismunandi frá einu tungumáli til annars einni menningu til annarrar og vissulega frá einu tímaskeiði til annars svo má bæta því við að það sem einum finnst smekklegt finnst öðrum ósmekklegt og um það eru fjölmörg dæmi sem ég mun kannski fara betur yfir hér á eftir með þessari samantekt á þessu erindi mannfræðingsins sem var miklu lengra og ítarlegra og heilmiklar umræður sem spunnust um það vildi ég aðeins geta þess að það er búið að deila um þetta mál árum og jafnvel áratugum saman það var sérstaklega fróðlegt að lesa þingræður þær sem fóru fram bæði hér nítján hundruð níutíu og sex þegar lögum var breytt nítján hundruð níutíu og eitt held ég að það hafi verið þar áður og kemur í ljós að þingmenn höfðu á þessu mjög miklar skoðanir og sömuleiðis hefur sá sem hér stendur átt samtöl við fjölmarga presta á undanförnum dögum og vikum sem kannski hafa sérstaklega sterka skoðun á þessu máli hafa skotið nöfnum og nafnhugmyndum til mannanafnanefndar sumir þeirra eru mjög hrifnir af þessari hugmynd meðal annars séra baldur kristjánsson í þorlákshöfn sem fagnaði þessu frumvarpi sérstaklega á vef sínum í gær eins og getið hefur verið um í fjölmiðlum baldur var áður biskupsritari og ætti að vita sitthvað um þessa hefð og hlutverk mannanafnanefndar

ýmis erindi eftir að þetta frumvarp kom til sögunnar og langaði mig bara til þess að lesa hér upp úr þremur þeirra það er ekki tæmandi að sjálfsögðu en gefur ákveðna mynd tvö þeirra eru frumvarpinu í sjálfu sér sammála og það þriðja reyndar líka en það þriðja tekur til þáttar sem reyndar er ekki í þessu frumvarpi

sem eru bönnuð það er að taka upp ný ættarnöfn samkvæmt íslenskum lögum og er ekki tekið á í þessu frumvarpi en mér finnst erindið í sjálfu sér það athyglisvert að ég taldi að það ætti heima í þessari umræðu ég tek það fram að þessum bréfriturum hefur öllum verið það hefur verið óskað eftir leyfi til þess að birta þetta opinberlega þannig að það er ekki gert í þeirra óþökk með leyfi forseta er hér bréf frá ingu rós antoníusdóttur þar sem segir þú auglýsir á bloggi þínu eftir skoðunum á afnámi mannanafnanefndar og verð ég endilega að tjá mig endilega afnemið þessa merku stofnun og treystið fólki til þess að velja nöfn á börnin sín fá ef nokkur haldbær rök virðast mæla með tilvist mannanafnanefndar fólk velur þau nöfn á börn sín sem þeim þykir falleg aldrei hef ég neinn heyrt sem hefur valið nafn sem öðrum kannski þykir ljótt af einskærri illkvittni börn verða ekkert frekar lögð í einelti út af nöfnum sínum en öðru nafnahefð er hvort sem er að breytast fólk er ekki lengur haldið jafnmikilli áráttu og áður fyrr til þess að skíra eftir eða í höfuðið á ættingjum eða vinum hlutfall innflytjenda hefur aukist til muna og með þeim hefur nafnaflóran breyst auk þess sem íslenskun á erlendum nöfnum hefur gerð vinsæl undanfarin ár ekki má þó gleyma því að nöfn sem mörgum þykja nýstárleg og útlenskuleg eru gömul og gild nöfn í íslenskum nafnaskrám á meðan nöfn sem þykja hefðbundin íslensk nöfn eru kannski frekar ný af nálinni gt ég nefnt dæmi um tvö nöfn barna minna antoníus og hrafnhildur antoníus þykir mörgum skrýtið og útlent spyrja jafnvel hvort barnið hafi fengið það nafn bara til þess að vera öðruvísi fólki þykir nafnið hrafnhildur hins vegar gamalt og gott íslenskt nafn staðreyndin er sú að antoníus hefur verið til í margar aldir á íslandi á meðan hrafnhildur er frá fyrri hluta síðustu aldar ef leyfilegt er að skíra vísa skuld ljótur ormur hreinn bolli og svo framvegis samkvæmt mannanafnanefnd þá geta nöfnin sem foreldrar vilja gefa börnum sínum varla verið verri kveðja inga rós antoníusdóttir annað erindi er æðra björk eiðsdóttur sem býr í bandaríkjunum hún segir með leyfi forseta komdu sæll björn ingi eftir að hafa kynnt mér frumvarp þitt og fleira varðandi aflagningu mannanafnanefndar og einnig hlýtt á viðtal við þig í reylajvík síðdegis fann ég mig knúna til að senda þér línu til að lýsa yfir ánægju minni yfir því að þið skulið vekja athygli á þessu máli ég er móðir níu ára stúlku sem heitir blær reyndar í þjóðskrá heitir hún enn bara stúlka en hún var skírð í góðri trú um að ekkert athugavert væri við nafnið enda hafði ég fengið hugmyndina að því úr brekkukotsannál halldórs laxness en þar er það einmitt kvenmannsnafn presturinn gerði enga athugasemd við nafnið þegar ég ræddi við hann fyrir athöfnina og heyrðust fyrst einhverjar athugasemdir rúmri viku eftir að stúlkan var skírð sagðist prestur þá hafa gert mistök og bauð okkur að velja annað nafn það segir sig væntanlega sjálft að það hvarflaði ekki að okkur að breyta nafninu málið fór fyrir þáverandi mannanafnanefnd sem um leið hafnaði beiðninni á grundvelli þess að nafnið hefði verið skráð sem karlmannsnafn og ekki mættu kvenmaður og karlmaður bera sama eiginnafn nú spyr ég mig hvers vegna blær var skráð sem karlmannsnafn þegar stúlka bar það ein manna í þjóðskrá á þeim tíma rök nefnarinnar voru þau að nafnorðið blær væri karlkyns en þá má segja á móti að nafnorðin auður og orðið ilmur séu karlkyns meðan nöfnin eru kvenkyns sérstök beyging fylgir kvenmannsnafninu blær blæ blævi blævar og því auðheyrt hvort um er að ræða kvenmann eða karlmann áður en að skírninni kom hafði ég samband við málfarsráðunaut ríkisútvarpsins til að fullvissa mig um rétta beygingu nafnsins ekki stóð á svörunum þar en þó er nafnið ómögulegt í eyrum mannanafnanefndar mín samskipti við þáverandi mannanafnanefnd voru heldur betur endaslepp þegar ég ræddi við fyrrverandi formann voru svörin hans á þá leið hvort ég vildi ekki bara skíra dóttur mína guðmund þar sem ég væri svona hrifin af karlmannsnöfnum þegar ég svo

sem þetta væri búið og gert þegar ég svo minntist á að stúlka á þrítugsaldri héti þessu nafni á undan nokkrum dreng svaraði hann því að þó mistök hafi verið gerð fyrir einhverjum árum væri ekki

ekki er hægt að skjóta úrskurði mannanafnanefndar fyrir neinn æðri dómstól og hef ég reynt að fá áheyrn fyrrverandi forsætis og dómsmálaráðherra auk biskups en talað fyrir daufum eyrum þar sem þessi nefnd virðist vera alvöld til að ákveða hvað dóttir mín megi heita eða ekki heita því fagna ég að þið skulið hafa sýnt þessu máli áhuga því að að minnsta kosti í tilfelli dóttur minnar er einungis um smekksmál að ræða og hefði önnur nefnd auðveldlega getað komist að annarri niðurstöðu það er einfaldlega mannréttindamál að fá að ráða nafni barns síns sjálfur án geðþóttaákvarðana aðila settra nefnda með kveðja og von um gott gengi frumvarpsins björk eiðsdóttir pepper tree inn í montgomery í bandaríkjunum þar kannski kemur skýringin á því af hverju dóttir hennar heitir enn þá blær án þess að það sé viðurkennt í þjóðskrá hún býr sem sé erlendis það er ein leið þá væntanlega til þess að komast hjá því þriðja erindið með leyfi forseta kemur frá aðalsteini leifssyni sem er lektor í háskólanum í reykjavík og það snýr að ættarnöfnum sæll björn ingi konan mín og ég höfum búið töluvert í útlöndum og við eigum eitt barn sem fæddist á íslandi annað í noregi og hið þriðja í belgíu nýlega þegar við áttum leið um erlendan flugvöll með börnin vorum við hjónin stöðvuð þrisvar sinnum vegabréfin grandskoðuð og tvisvar flett upp í gagnagrunni ástæðan var sú að ég hef eitt eftirnafn leifsson konan mín annað jónsdóttir stúlkurnar hið þriðja aðalsteinsdóttir og drengurinn fjórða aðalsteinsson hvers vegna voru karl og kona ógift að ferðast með þrjú börn sem ekki eru skyld þeim eftirlitsfólkinu fannst þetta grunsamlegt og miðað við fréttir af barnaránum er erfitt að agnúast út í þetta ágæta fólk sem er að sinna starfi sínu ég hef ekki tölu á þeim skiptum sem ég hef þurft að útskýra íslenskt nafnakerfi fyrir útlendingum erfiðast á ég að útskýra af hverju sumir mega nota eftirnöfn aðalsteinn segir í bréfi sínu að sér þætti eðlilegt og skynsamlegt að

þeir sem það vilja til að mynda vegna þess að það er búsett í útlöndum að miklu leyti geta þá tekið upp ættarnafn sem kemur í stað nafns föður móður sem kenninafn eða sem kemur til viðbótar við það það er hins vegar óþolandi ástand að meginþorra fólks skuli vera bannað að taka upp ættarnafn á meðan aðrar reglur gilda um afkomendur gamla aðalsins eins og aðalsteinn segir og fólks frá útlöndum sem kýs að taka íslenskt ríkisfang í framtíðinni máttu gjarnan bæta frelsi til þess að velja sér kenninafn við tillögu um frelsi fólks til þess að velja sér eiginnöfn

gert ýmislegt þarft ég skal alveg viðurkenna það og hafnað nöfnum sem kannski mörgum finnast ekki passa þó eru fjölmörg dæmi um nöfn sem hefur verið hafnað sem skýtur skökku við og í útvarpsþætti einum í vikunni ræddi ég einmitt við baldur sigurðsson nefndarmann í nefndinni og þá reyndar viðurkenndi hann það að þetta dæmi til dæmis um nafnið blær væri kannski ágætt dæmi um smekk sem gæti valdið sárindum ég þekki annan mann sem heitir jakob bjarnar starfar hér sem blaðamaður hann hefur komist að því sér til undrunar að millinafnið bjarnar hefur verið bannað það er ósköp erfitt að útskýra það fyrir fólki sem heitir þessum nöfnum sömuleiðis er nýbúið að banna millinafnið múli en það vill svo til að það er líklega eitt þekktasta millinafn í íslenskri tungu og tilheyrir frægum útvarpsmanni ég ætla svo sem ekki að hafa þetta miklu lengra hæstvirtur forseti ég gæti gert það ég er hér með heilmiklar heimildir og bréf og dæmi úr umræðum á þingi á sínum tíma

fleiri vilja komast hér að og þakka fyrir það tækifæri að fá að mæla fyrir þessu frumvarpi hér á háttvirtu alþingi og legg auðvitað til að það verði samþykkt en að vísa því til